Domnule președinte, un punct esențial al summitului NATO de luna viitoare este apărarea contra atacurilor cibernetice, care sunt tot mai frecvente. Evenimentele recente arată că atacurile cibernetice fac parte din războiul hibrid, iar NATO trebuie să răspundă eficient și rapid. În plus, trebuie să fim pregătiți pentru situațiile de criză. Infrastructura de transport, drumurile, podurile, căile ferate trebuie modernizate în toate statele membre. Iar barierele birocratice trebuie eliminate, pentru ca fluxul transportului de personal și echipamente să meargă, nu să fie oprit de birocrație.